Madame la Présidente, enfin, nous sommes rassemblés aujourd'hui car le Royaume Uni a finalement déclenché la procédure de retrait de l'Union européenne. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le chemin a été long, synonyme d'une certaine impréparation du gouvernement britannique. Au nom de la délégation française du groupe PPE, je souhaite bon courage à Michel Barnier, qui a l'expérience et le charisme nécessaires pour conduire ces négociations avec efficacité et pragmatisme. Il y a d'un côté les aspects techniques, qui se comptent en milliers la résolution que nous présentons aujourd'hui, qui fait de notre institution un bloc démocratique capable de s'accorder sur les lignes rouges et qu'il importe de défendre dans les négociations, est une base de travail pour la Commission et les États membres. Mais de l'autre côté, il y a le fait de communiquer, d'expliquer, de parler aux citoyens, qui relève de la politique concrète et utile. Nous sommes des élus au contact des femmes et des hommes dans nos eurocirconscriptions. Dans le flou qui a régné jusqu'à présent, certains ont pu me dire Vous voyez, Monsieur, cela ne change rien de sortir de l'Union européenne, croyant que le Royaume Uni était déjà dehors. Les populistes ou extrémistes jouent aussi sur les peurs et les destins nationaux isolés de l'Union, mais disons la vérité l'isolement conduit au déclin. Ne plus appartenir à notre communauté de destin affaiblira inévitablement ce royaume sans doute désuni demain, avec une Écosse désireuse de faire partie de la première puissance économique du monde qu'est le continent européen. Les choses doivent être claires le Royaume Uni a choisi de quitter le marché unique, il perdra en souveraineté économique.

Les citoyens ne supportent plus l'eau tiède. Soyons francs avec nos amis britanniques, pragmatiques dans les négociations et réalistes quant au partenariat nécessaire qui forgera notre relation de demain.